Stejně ohavný byl čin, když byl zavražděn Oles Buzyna, investigativní novinář v Kyjevě a my jsme mlčeli. Byl to člověk, který měl jen odlišný názor, než má náš chráněnec Petro Porošenko.

Před několika lety byl zavražděn ústavní soudce Slovenské republiky Ernest Valko, můj přítel.

V souvislosti s vraždou mladých novinářů si kladu otázku Udělali jsme my společně dost pro to, aby se takové věci neděly?

Měli bychom se asi více zamýšlet nad tím, jak více spolupracovat proti praní špinavých peněz, organizovanému zločinu, jak chránit novináře.